Een beklemmende situatie, waarin christenen liever zelf hun kerken en geloofsgemeenschappen beschermen dan op politie of leger te bouwen zo hoorde ik vanmorgen nog van een plaatselijke waarnemer.

In hoeverre heeft de Boko Haram de Nigeriaanse staatsinstellingen geïnfiltreerd?